De vraag is en wat nu dan, nu het Hof hier in Straatsburg gezegd heeft je mag geen asielzoekers meer terugsturen naar Griekenland.

Als dat niet gebeurt, zullen zuidelijke landen het altijd zwaarder hebben dan mijn eigen land aan de Noordzee, waar niet zo ontzettend veel bootjes met vluchtelingen komen aanvaren.

Bent u het met ons eens dat hier de wal wellicht het schip kan keren, dat noordelijke landen nu gedwongen zijn solidair te zijn?

Zij moeten de grootste financiële claim betalen.

Wanneer kunnen wij veranderingen verwachten in het Dublinsysteem, opdat deze mensen niet meer blootgesteld worden aan onmenselijke omstandigheden?